Monsieur le Président, si l'Europe fait actuellement face à une crise des migrants, comme cela a été rappelé, avec un afflux constant en provenance des rives de la Méditerranée, nous devons aussi nous tourner vers l'Asie du Sud Est, qui connaît une situation comparable. En effet, en tant que vice président de la délégation interparlementaire avec les pays de l'ASEAN, il est de mon devoir de mettre le doigt sur ce calvaire que vivent les Rohingyas. Cette minorité, qui est d'ailleurs considérée comme la plus persécutée au monde et qui vit principalement en Birmanie, est apatride.

Débarqués sur leur nouvelle terre d'asile, ils se retrouvent bien souvent dans des camps, où ils sont régulièrement battus, voire pire encore. La découverte des fosses communes en Thaïlande nous montre l'urgence de la situation. Il est largement temps que les pays d'Asie du Sud Est s'unissent afin de stopper ces mouvements migratoires qui conduisent tant de gens vers la mort plutôt que vers un avenir meilleur. Les Rohingyas doivent être reconnus comme une ethnie à part entière et doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que le reste de la population birmane.